Herr Präsident, Herr Kommissar, werte Kolleginnen und Kollegen! Das europäische Konzept zur Bewältigung der heutigen Herausforderungen kennt nicht Konsolidierung der europäischen Finanzen oder arbeitsmarktintensiven Aufschwung, wie es einzelne Populisten den Bürgern weiszumachen versuchen.

Ich begrüße es, dass das Potenzial der grünen und weißen Wirtschaft erkannt wurde, dass die duale Berufsausbildung für die zukünftigen Strukturen als eine Art Leitmodell fungieren soll, dass die Jugendgarantie realisiert wird, dass lebensbegleitendes Lernen auch für die immer wichtiger werdende Gruppe der älteren Arbeitnehmer umgesetzt wird und dass die verstärkte Nutzung der Fondsmittel hier ganz klar definiert wird. Das heißt, jetzt gilt es, die angekündigten Maßnahmen umzusetzen. Ich erkenne das aus allen Feststellungen der Kommission und des Herrn Kommissars. Um aber noch etwas zu dem berechtigten Ziel, eine verlorene Generation zu vermeiden, zu sagen Ja, das geht aber wieder nur durch die beiden Säulen und durch die Umsetzung von Generationengerechtigkeit und Generationensolidarität. Das beginnt selbstverständlich bei der Lösung der größten Probleme der heutigen Zeit, der Arbeitsplatzprobleme. Das führt aber selbstverständlich sofort zum Abbau der verantwortungsvollen Schulden. Und ich möchte, dass wir hier keinen Millimeter gegeneinander ausspielen, sondern beides realisieren.